Glauben Sie, dass es vielleicht sinnvoll wäre, eine Meldestelle zu haben, wo das zentral für Europa erledigt wird und sich dann jeder Mitgliedstaat in diesem zentralen Register bedienen kann? Das Zweite, was natürlich sehr wichtig wäre, ist Glauben Sie nicht, dass auch NGOs Nichtregierungsorganisationen in diese Regelungen miteinbezogen werden müssten?